Spoštovana podpredsednica, poslanke in poslanci. Gasilstvo v naši državi predstavlja temelj reševalnih služb ob najrazličnejših naravnih in drugih nesrečah, s katerimi se soočamo. Brez gasilstva si sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami praktično ne moremo predstavljati, zato se vlada zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva. V smislu tega bo vlada v kratkem v državni zbor vložila predlog dopolnitev zakona o gasilstvu, s katerim se bo ustrezni in primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost za poklicne gasilce, saj predlog zakona v prejšnjem mandatu ni bil obravnavan. Prav tako so v okviru ministrstva za obrambo pripravljena tudi izhodišča, za novi zakon o gasilstvu. V zvezi z zakonom, ki je v obravnavi danes, pa vlada meni, da je predlog zakona o dopolnitvah zakona o gasilstvu toliko vsebinsko in nomotehnično pomanjkljiv, da ga ne more podpreti. Naj na kratko pojasnim navedeno stališče. Menimo, da predlog zakona v pretežnem ne sledi načelu določnosti. Že iz prve predlagane rešitve, ki se nanaša na dopolnitev četrte točke petega člena veljavnega zakona o gasilstvu, tako sploh ni razvidno, katere zavarovalne premije naj bi se delodajalcem znižale. Niti kakšne bi bile njihove davčne olajšave. Iz predlagane rešitve tudi ni razvidno, ali se predlagana rešitev nanaša zgolj na nove zaposlitve ali tudi na že obstoječe zaposlitve. Podobna ocena o nedoločnosti predlaganih rešitev velja tudi za dopolnitev šestindvajsetega člena veljavnega zakona o gasilstvu. Namreč, iz nje ni jasno razvidno, kakšno zdravstveno zavarovanje naj bi prostovoljnim gasilcem zagotavljala država, ali dopolnilno ali dodatno. Smiselno enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede zagotavljanja pokojninskega zavarovanja ali gre za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatno pokojninsko zavarovanje. V smislu vsebinske presoje predlaganih rešitev je treba pojasniti, da določena statusna vprašanja, vključno z varstvom pri izvrševanju dolžnosti na področju zaščite in reševanja, tudi ko gre za gasilce. Poleg zakona o gasilstvu že ureja tudi zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako zakon že določa, da stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena krije država oziroma lokalna skupnost, če oseba ni zavarovana na drugi podlagi. Zakon tudi že določa, da Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zavaruje operativne prostovoljne gasilce, gasilce in druge reševalce, ki jih je mogoče na podlagi državnih in regijskih načrtov zaščite in reševanja napotiti iz manj ogroženih območij na območje, ki ga je prizadela nesreča, ter prevzame stroške zdravstvenih pregledov pri izvajanju programov usposabljanja za posebej zahtevne reševalne naloge. Prav tako zavarovanje gasilcev ureja tudi zakon o gasilstvu, ki že določa, da morajo biti operativni gasilci zavarovani za primer smrti, trajne izgube splošne delovne sposobnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči, pri gašenju in reševanju ter odpravljanju drugih operativnih nalog gasilstva oziroma na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem. Poklicni gasilci že imajo pravico do priznavanja zavarovalne dobe s povečanim oziroma obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi. Zavarovanje prostovoljnih gasilcev ureja zakon o gasilstvu. V skladu z zakonskimi predpisi ministrstvo uresničuje določbe glede zavarovanja gasilcev, tako poklicnih kot prostovoljnih. Ministrstvo za obrambo ima za ta namen sklenjeno zavarovalno pogodbo za nezgodno zavarovanje za nezgodno zavarovanje zavarovanih oseb, med katerimi so tudi operativni gasilci in drugi reševalci, ki jih je, ki se jih lahko napoti iz manj ogroženih območij na območje, ki ga je prizadela nesreča. Skupaj je za tak primer zavarovanih osemsto oseb. Upoštevajoč navedeno, torej država že zagotavlja tudi določene pravice operativnih gasilcev, vključno z njihovim financiranjem, ki so predmet obravnavanega zakona. Iz zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami tako izhaja, da se v primeru naravne ali druge nesreče najprej uporabijo sile in sredstva lokalnih skupnosti, šele v primeru, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti sile in sredstva lokalne skupnosti nisi niso zadostna, država zagotovi uporabo sil in sredstev iz širšega območja, temu vključno s financiranjem nalog gasilstva. Predlagana dopolnitev prvega odstavka osmega člena zakona o gasilstvu, po kateri naj bi država zagotavljala tudi sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev ob teh nesrečah, odstopa od te utemeljitve in takšna ureditev pomeni zgolj prenos obveznosti iz občin na državo ter posledično tako vodi v podržavljanje javne gasilske službe, kar si seveda ne želimo. Hvala lepa.